Ezek után különös tekintettel fogom figyelni, hogy melyik üléseket fogja Ön vezetni, és azon megpróbálok mindegyiken jelen lenni. Nagyon fontos Swinburne asszony jelentése, hogy végre beszélünk a pénzügyi eszközök kereskedelmének szabályozásáról. Első és legfontosabb hiba, ami a jelentéssel kapcsolatos, hogy a jelentés, a további szabályozások sürgetése már egy megkésett lépes.

Ha eddig átláthatatlan volt a szabályozás, visszamenőleg is át kell világítani, mi minden történt. Kivonni nagyon befektetéseket a szigorúbb ellenőrzés alól értelmetlen, sőt egyenesen elhibázott lépésnek tartom. Nem csupán a kereskedés mikéntjét, a kibocsátott származékos értékpapírokat is át kell vizsgálni, és az új kibocsátásokat szigorúbban szabályozni. Valójában a származékos pénzpiaci termékek gerjesztik az inflációt. A terhet a lakosság viseli, a hasznot különféle nemzetközi jogi személyek kasszírozzák be, amelyeknek a háttere nem mindig tisztázott. Ráadásul az így zsebre tett profitot visszavezetni a reálgazdaságba nem szerencsés, mert fokozatosan a leggazdagabbak zsebébe vándorol az egész bolygó talán.